Doresc să îi felicit pe autorii rezoluției pentru armonizarea punctelor de vedere ale grupurilor politice. Summitul de la Stockholm este o ocazie bună pentru a demonstra statelor noastre că putem să fim uniți. Deși vorbim 23 de limbi, ne putem exprima printr o singură voce atunci când vine vorba de apărarea intereselor economice, politice și energetice. Uniunea Europeană trebuie să acorde o atenție deosebită securității energetice, atât prin asigurarea livrării constante din Rusia, cât și prin dezvoltarea unor proiecte alternative cum este Nabucco și conducta petrolieră paneuropeană Constanța Trieste. Pentru noi, românii, securitatea energetică înseamnă securitatea în zona Mării Negre. Politica energetică europeană poate fi afectată de conflictele înghețate din această zonă. Este necesară, totodată, schimbarea mentalității sferelor de influență cu cea a sferelor de încredere. Rusia trebuie să coopereze cu Uniunea Europeană în această zonă de maxim interes.